Mukwege, l'homme qui répare les femmes, car il est malheureusement victime de menaces de mort. Nous demandons au gouvernement congolais de continuer et d'intensifier sa lutte contre toutes les violations des droits humains et, dans la continuité du rapport Mapping des Nations unies, de mettre en place des moyens judiciaires qui permettent de juger les crimes passés et présents, mais aussi de respecter les droits sexuels et reproductifs, y compris la légalisation de l'avortement en cas de viol. Mais n'oublions pas que derrière tout cela il y a le problème de l'exploitation des minerais, qui engendre corruption et violence. Les Amish n'ont, eux, aucune responsabilité dans ces crimes. On ne peut pas en dire autant de nous, qui utilisons chaque jour notre smartphone, que nous devrons d'ailleurs sans doute changer avec la 5G à venir. Cette résolution met à l'honneur non seulement le Dr Mukwege et les défenseurs des droits humains en RDC, mais aussi toute la communauté des lauréats du prix Sakharov, à qui nous disons merci.